de la siguiente forma En primer lugar, nosotros creemos que hay que mantener la perspectiva europea para Turquía. Entendemos que Turquía, si un día entrase en la Unión Europea, haría a la Unión Europea más fuerte, no más débil. Por tanto, redunda en interés de ambos ese proceso. Segundo, la negociación, como señalaba el diputado Obiols, la negociación es una baza indudable para avanzar en ese proceso y para avanzar en las reformas internas en Turquía. Eso ha sido demostrado fehacientemente. Esa negociación es un elemento estratégico y el mantenimiento de la misma, tal como ha sido definido por el Comisario Olli Rehn en su intervención. Y tercero, un mensaje muy claro a Turquía. Tenemos que ser muy claros con Turquía. Así lo han defendido no sólo la Sra. Oomen Ruijten la autora de esta propuesta de resolución, que me parece una muy amplia, muy detenida y muy detallada propuesta, una base de trabajo creo que excelente lo han defendido muchísimos de los intervinientes esta noche las señoras Corazza, Ludford, Keller, el señor Zahradil, muchos otros han defendido un mensaje claro a Turquía. Turquía es un país que, si reúne los criterios de Copenhague, puede entrar en la Unión y debe entrar en la Unión Europea. Pero Turquía, en este momento, no los reúne y, a ese respecto, hay dos factores esenciales, la democracia y los derechos humanos, que son centrales en el análisis de la futura posible adhesión de Turquía a la Unión Europea. En relación con los derechos humanos, algunos, determinadas dimensiones de los mismos,

En los temas de justicia, en los temas de igualdad entre hombre y mujer, el tema de la tortura y los malos tratos, la libertad de expresión, el respeto de las minorías y el pluralismo, todos son elementos que hay que tener en cuenta. En todos ellos, se ha manifestado aquí, vemos avances indudables y en todos ellos vemos también insuficiencias o, incluso, retrocesos. Ésa es la definición de la situación. Depende de cómo se mire.

Creo que ese proceso de avance en el acercamiento de Turquía y Unión Europea es posible, es un proceso posible. Por eso está abierto ese proceso y Turquía tiene el estatus de país candidato. Es un proceso necesario, que debe ir, naturalmente, lo más rápido posible. Y en ese proceso es absolutamente esencial el papel del Parlamento Europeo.